poměrně značný prostor pro výklad. To je samo o sobě vzhledem k možným důsledkům pro aktéry v rámci politiky soudržnosti velmi nešťastné.

Vždy by měl být dán prostor i pro vyjádření místním a regionálním samosprávám.